Señor Presidente, hace dos años el Presidente Juncker presentó el decálogo de prioridades de la Comisión para este período. Desde entonces, se han sacudido las crisis en la Unión Europea la crisis financiera, la crisis del euro, la crisis de los refugiados o las crisis de seguridad, que de alguna manera han interferido en el trabajo de la Comisión, pero es cierto que la Comisión ha ido trabajando de manera continuada en algunos asuntos que son menos visibles, que son insuficientes, pero que son básicamente positivos. Lo que hace esta propuesta de Resolución es definir los grandes retos que tenemos por delante y pedir medidas europeas para responder a esos retos al crecimiento insuficiente de nuestra economía, que es un crecimiento prolongadamente insuficiente y menor que el de otros competidores u otras grandes economías al mantenimiento de un desempleo sostenido, insostenible en el ámbito de la juventud a la desigualdad creciente dentro de la Unión al deterioro de la cohesión territorial a la pérdida de derechos laborales y de protección social a la quiebra del respeto de las reglas democráticas en varios países de la Unión a la solidaridad respecto a la cohesión territorial dentro de la Unión Europea y al alejamiento de los ciudadanos. Y esperamos que esas respuestas europeas, propiciadas por la Comisión, tengan el apoyo del Parlamento y del Consejo.